Doamnă președintă, aș dori, în primul rând, să i mulțumesc domnului Krasnodębski pentru modul în care a colaborat la acest dosar.

Aceștia aduc o contribuție importantă la creșterea și dezvoltarea socio economică a Uniunii Europene. Comisia Europeană și statele membre trebuie să asigure condiții mai bune pentru crearea de locuri de muncă de calitate în sectorul IMM urilor, prin măsuri precum facilitarea accesului la informații, consiliere, finanțare, dar și prin accesul mai ușor la contracte de achiziții publice. Reducerea birocrației inutile, accesul la lucrători calificați, combaterea economiei subterane și fraudei, precum și asigurarea unui cadru legislativ stabil și predictibil, aceste lucruri au fost și sunt solicitate de multe IMM uri din țara mea și nu numai. Mulți vor spune acum Ușor de zis, greu de făcut, însă eu consider că dacă ne dorim cu adevărat să creștem competitivitatea IMM urilor europene, aceste măsuri trebuie implementate imediat și nu doar trecute pe un raport în Parlamentul European. Diferențele inerente între IMM uri și întreprinderile multinaționale trebuie remediate asigurând condiții de concurență echitabile. În ceea ce privește carențele de competențe în cadrul IMM urilor, este necesară o cooperare între statele membre, întreprinderi, sindicate, instituții de învățământ și alte părți interesate pentru adaptarea sistemelor de educație și formare, dar și combaterea decalajului dintre calificări și nevoile pieței muncii.

Totodată, IMM urile trebuie neapărat să elimine disparitatea de gen și să garanteze remunerație egală pentru muncă egală între bărbați și femei.